í apríl tvö þúsund og fjögur og apríl tvö þúsund og fimm bárust samkeppnisyfirvöldum tvö mál frá internetfyrirtækjum þar sem kvartað var vegna meintrar misnotkunar á markaðsráðandi stöðu þessar kvartanir liggja báðar enn óafgreiddar hjá samkeppniseftirlitinu annars vegar eftir rúma þúsund daga og hins vegar eftir tæpa sjö hundruð daga á vefsíðu inter samtaka aðila er veita internetþjónustu það er netfyrirtækja sem ekki eru jafnframt símafélög kemur fram að árið tvö þúsund og fimm sé meðalafgreiðslutími á málum hjá samkeppniseftirlitinu sextán mánuðir en þar er mikill málafjöldi talinn valda þessum töfum árið tvö þúsund og fimm er ritað á heimasíðu inter með leyfi forseta stjórn inter lýsir verulegum áhyggjum vegna þess tíma sem fer í úrlausn mála á þessu sviði og telur að vegna þess hafi netþjónustur hér á landi og viðskiptavinir þeirra borið verulegan skaða af sem ólíklegt er að verði nokkurn tíma bættur þetta var árið tvö þúsund og fimm og enn eru málin óafgreidd hjá samkeppniseftirlitinu auk þess hefur samkeppniseftirlitið ekki virt níundu grein stjórnsýslulaga um málshraða en þar er meðal annars kveðið á um að skýra skuli aðila máls frá því að afgreiðsla máls muni tefjast upplýsa um ástæður tafanna og hvenær ákvörðunar sé að vænta mér leikur því forvitni á að vita hvort hæstvirtur ráðherra fylgist með fjölda óafgreiddra mála hjá samkeppniseftirlitinu og spyr fyrstu hvað eru mörg óafgreidd mál hjá samkeppniseftirlitinu frá tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og sjö og eldri annars hvað telur ráðherra vera ásættanlegan afgreiðslutíma kvartana sem berast samkeppniseftirlitinu þriðja telur ráðherra líkur á að þjónustuaðilar og neytendur hafi borið skaða af drætti á afgreiðslu mála hjá stofnuninni